Señora Presidenta, enhorabuena a los ponentes por el trabajo tan magnifico que han realizado. Hoy tenemos una oportunidad de oro para enmendar los errores que se cometieron cuando aprobamos el vigente marco financiero. No fuimos entonces capaces de conseguir que el Consejo aceptara la propuesta de la Comisión y al final quedó un marco financiero sin fondos suficientes para afrontar la crisis económica, sin fondos para reactivar la inversión, sin fondos para establecer un verdadero y eficaz plan de empleo juvenil y con recortes sustanciales en la cooperación al desarrollo. Recuerdo que en 2011 este Parlamento aprobó un informe que se titulaba Invertir en el futuro un nuevo marco financiero para una Europa competitiva, solidaria, sostenible e inclusiva. Desgraciadamente, los hechos han demostrado que el marco financiero no ha sido así, que no había fondos para una Europa competitiva, ni sostenible, ni mucho menos inclusiva. Es verdad que, desde 2014, hemos intentado modificar el marco financiero, pero no hemos podido dar un vuelco a nuestros presupuestos. Para financiar el plan de inversiones hemos tenido que recortar fondos en infraestructuras y en proyectos de investigación. Para financiar la política de los refugiados hemos tenido que recortar en fondos de cooperación al desarrollo. No sabemos cómo vamos a financiar el acuerdo con Turquía, ni los compromisos de la Conferencia de Londres, ni mucho menos sabemos cómo vamos a financiar ese plan de inversiones que parece queremos hacer en terceros países.

Podría seguir poniendo ejemplos, pero creo que ha quedado clarísimo que de verdad necesitamos modificar este marco financiero para afrontar todos estos retos. Necesitamos más fondos para todo lo que he dicho, pero también necesitamos una propuesta sobre los recursos propios. En el contexto actual no podemos seguir dependiendo de la buena voluntad de los Estados miembros, como si la Unión Europea fuera una obra de caridad. Si queremos tener un proyecto de futuro solidario, no podemos tener un sistema de recursos propios tacaño y regresivo. Necesitamos poner en marcha una tasa de transacciones financieras, necesitamos un verdadero impuesto de sociedades común y armonizado y necesitamos una evasiva contra la evasión fiscal.

Necesitamos hacer las cosas más fáciles, más simples, porque hoy hay fondos que no se pueden gastar porque es demasiado complejo, aunque a veces creo que esto no es una casualidad y que algunos Estados miembros están muy contentos con que esto no se gaste. Y necesitamos también un poco de coherencia en nuestra política. No puede ser que estemos reclamando inversión en la Unión Europea para salir de la crisis y a la vez tengamos a la mitad de los países de la Unión Europea bajo vigilancia, que no pueden cofinanciar su parte en Fondos Estructurales y en Garantía Juvenil Europea.

En conclusión más inversión, más ingresos, más facilidad, más coherencia y, por supuesto, menos egoísmo.